Existen importantes cuellos de botella que imposibilitan establecer un modelo energético para Europa y, por lo tanto, una política industrial para Europa, para el crecimiento y el empleo.